agli italiani, agli europei e in particolare agli italoamericani. La prima ha preso di mira, pensate un po', niente di meno che la figura di Cristoforo Colombo si chiede di eliminare ogni riferimento a tale personaggio, abbattere statue, ecc.

Io chiedo che, di fronte al silenzio grave dell'Alto rappresentante, che non difende mai gli europei, i valori europei e la dignità dei cittadini europei, anche minacciata, oltraggiata come in questo caso, provveda il Parlamento europeo, e rivolgo un pressante invito al Presidente perché faccia sentire la voce in difesa di Cristoforo Colombo e di Italo Balbo.